Mais on constate ces dernières années une nette augmentation de l'abattage et de la déforestation. Aussi il est déterminant que nous mettions tout en œuvre pour garder l'équilibre entre la demande en bois et la nécessité de préserver ces écosystèmes essentiels pour l'environnement. Il faut une gestion efficace, cohérente et harmonisée au niveau européen de notre patrimoine forestier. La proposition de la Commission devra donc s'axer sur les trois piliers que sont la durabilité économique, la durabilité sociétale et bien sûr la durabilité environnementale.